á milli ríkja efta og aðildarríkja flóabandalagsins svokallaða sem er samstarfsráð arabaríkjanna við persaflóa um leið er leitað heimildar til þess að fullgilda landbúnaðarsamnings milli íslands og flóabandalagsríkjanna þessi tillaga var lögð fram á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu hún er núna lögð fram að nýju algjörlega óbreytt það er ein smávægileg breyting í athugasemdum ég ætla þess vegna ekki að taka tíma í það að reifa málið aftur upp á nýtt en vísa til minnar framsögu

tillagan var lögð fram og gengið hafði verið frá samningunum brutust út róstur í einu þessara ríkja barein þá var það fullt samkomulag á millum utanríkismálanefndar og framkvæmdarvaldsins að láta samninginn liggja mál hafa hugsanlega skipast með örlítið betri hætti í þessu ríki en þó alls ekki með viðunandi hætti ég velti því fyrir mér þegar ég var að leggja fram fríverslunarsamningana til þingsins hvort ég ætti að láta þennan fylgja með ég hafði samráð óformlegt við fulltrúa í utanríkismálanefnd og það varð að samkomulagi að ég mundi leggja málið fram og mæla fyrir því svo munum við bara sjá til og vinna okkur sameiginlega til niðurstöðu um það hvort málið verður síðan afgreitt frá þinginu herra forseti þegar umræðu er lokið um þetta mál legg ég til að því verði vísað til þeirrar góðu nefndar sem um utanríkismál vélar